virðulegur forseti ég get ekki látið hjá líða að bregðast við orðum hæstvirts fjármálaráðherra sem sýnir nú undarlegt stöðumat þegar hann tekur sér það hlutverk hér í þinginu að rukka menn um það að vera samkvæmir sjálfum sér hafandi rétt ný stigið upp úr stólnum í einhverju undarlegasta sjónvarpsviðtali íslenskrar fjölmiðlasögu þar sem honum tókst með engum hætti að útskýra þannig að nokkur maður gæti skilið þann ómöguleika sem hann hefur kynnt til sögunnar sem hugtak í íslenskum stjórnmálum eða hvernig getur staðið á því eða hvernig hann getur rökstutt það svo notuð séu hans eigin orð að hann geti ekki fyllilega efnt það loforð sem hann veitti íslenskum kjósendum ekki fyllilega hann getur ekki að hluta efnt það hlutverk loforð hann getur ekki á nokkurn hátt